Veš, o čem sem razmišljala? Kaj bo na primer zdaj, ko Nina nima dovolj predstav v Ljubljani, ravnokar je podpisala pogodbo, ne, za Hrestača, zdaj pa nič ni iz tega, ne, december je mrtev, gledališče je zaprto. Sama je ful optimistična. Glede tega se sploh ne bojim, ampak v bistvu se gre za neki dohodek, ne, ki ga zdaj trenutno pač nima, ne. V bistvu na naju, ne, vse. Ja on ima zaenkrat tako kot treba, ne, tako se je dogovoril, ne, in on ima tako, ko treba, vsaj nekdo, mislim pač ... Da le imata neki dohodek, da odplačujeta najemnino, ne, prehrano pač vsakodnevne izdatke in tako naprej, ne. Jaz pa mislim, da bo zdaj nekaj nekaj je bilo teme tudi na to, pogovora, na to temo, da bi se potem v poletnih mesecih nadaljevalo, ne, to, ka so imeli začrtano. Glede predstav pa tega. Ja, jaz mislim, da če bojo zdaj kaj sprostili, mogoče v mesecu januarju, veš, da bojo zopet odprli gledališča pa da bi se potem to, kaj je bilo predvideno v mesecu decembru, da bi se potem nadaljevalo, ne. Razdeljeni so na pet skupin. Ravno danes sva se slišali, je rekla, da imata ob pol dvanajstih vaje, tako da vaje imajo normalno, ne. Edino pač zaradi tega imajo toliko skupin, ker da jih je manj potem na treningih, ne. Pa Nina, Nina, ona je optimistična, saj veš. Ja, danes, danes sva se čuli. Je rekla, da je vse okej, zdrava sta oba. Za božič se vidimo, da bojo nekako uredili prevoz, tisti, kaj so iz Maribora, ne. Drugače pa vse okej. mislim, da gresta za staro leto nazaj, oziroma za pred, pred novim letom gresta nazaj v Ljubljano. Ja. Tako da jaz mislim, da je fajn, da bo to za božič, da bomo vsaj skupaj, ne. Drugače pa tako ... Pri nas v službi pa je zelo naporno. Vedno več jih je pozitivnih. Vedno manj delovne sile, na vseh področjih, doktorjev, sester, bolničark, čistilk. Kadra primanjkuje v glavnem. Ja, več dopusta kot pet dni v naslednje leto ne smeš prenesti. Samo zaradi tega, drugače pa nas je premalo. Zato pa je toliko več potem ... Dela, ne. Mislim, da nič ne bo iz tega. Nič ne bo iz tega. kar naj bi obvladovali situacijo še zaenkrat. Tako da ne vem, kaj ti naj drugega rečem. Tako pač že bo. Verjetno bo že držalo, ne. Kako pa se kaj pri tebi dogaja na gradbišču? Jaz pa mislim, da si že toliko gradbišč dal skozi, da še boš to tudi, veš, obvladal. Pač moraš vedno pozitivno misliti na vse, karkoli je, jaz tudi, na primer. Je naporno zelo, ampak se mi zdi, da se včasih splača malo potrpeti. Danes pa pa bila, po lučke sva šla, božične. v Mercatorju sva jih dobila, ni bilo v Lidlu lučk več. Ja, tam v Lidlu pa sem kupila tudi božično zvezdo. Tako da. Veš, kaj morava za drugo leto spomladi? Malo za ta atrij. Da bi malo nekako si še dodatno kaj naredila veni, ne? Kaj praviš? Imela bi še marsikaj, mogoče kakšne, te zimzelene grme. Ali pa mogoče še kaj ... O zato še bom že imela prostor. Mogoče še bi kaj dodala edino na vrt. spomladi. Pač veš kaj, zdaj, ko smo se selili spomladi, v bistvu nisem niti predvidevala točno, kaj bi. Nisem se spomnila na določene stvari, na primer korenje, česen, ne. To je v bistvu osnova. Čisto dovolj, vsakega malo, na primer ... Na primer zelje pa to, kaj sem imela, te kapusnice, tega ne bom več imela, zaradi tega, ker preveč prostora zavzame pa pojedlo mi je vse, ne. Gosenice sem imela. No, ampak kar pa se tiče na primer te kolerabe, to pa je bilo lepo pa solato sem imela ful lepo, ne, pa take stvari. Tako da jaz mislim, da rada bi še edino imela, da bi maline imela. Maline pa borovnice. Mogoče tukaj ob robu, ko imam te, ko je ta bršljan, da bi imela. Pa saj pa na vikendu tudi ni tak velik grm, da ne bi moglo biti. Saj če imaš lepo urejeno pa to, lojtrico, da se gor povzpne, je super, ni? Mislim pa, da ne. Veš, ka bi rada videla? Pač da da bi vse štimalo to, da bi bilo okej glede tega pa pa, da boš ti zdaj to vse porihtal, kaj se tega bloka tiče pa to. Drugo leto bi pač rada, da bi Nina imela tako, ko treba v gledališču, ne, pa da bi mogoče naslednje leto, ne, glede študija tudi porihtala pa Jani na primer. Ja, ona pač zdaj vpisana, ne, saj tako v bistvu ... Ja. Je vpisana. Ona je normalno, ona je študent, saj zato pa ona ne more imeti druge pogodbe, na primer v gledališču, ko to, ka jo ima, ne. Ja, zato ker bi ona mogla si to urediti. In sva se že pogovarjali, ona bi mogla najprej imeti, po potrdilo iti, ne, da je vpisana na filozofski fakulteti, in potem jim posredovati, ne. Kar je Nina takrat bila na zdravstvenem, tem zavodu in je rekla, da pač mora prinesti potrdilo, ne, in da bo potem pač ... Jaz pa mislim, da je to tako, zaradi tega, ker se ona ni takrat takoj vpisala, ker takrat je ona šla v Anglijo, ne, takrat potem šola avtomatsko že, ne, ona pa je le imela zmes v bistvu kot neko ni imela prekinitev, v bistvu ne vem, kako naj rečem. Zato, ne. Sigurno, ne. Ja. Ja, očitno, očitno nima, ne. Očitno nima, tako da to se še bo morala pozanimati pa potem to poslati tako, ko treba, ne. Da bo imela. Mislim, da še kar ene deset minut. Ja, ne vem, ti se še kaj spomni. Danes sva bila v Meckatorju in je bila izredna gužva. Nenormalna gužva je bila v Mercatorju, res. Dočim v Sparu se mi zdi na res je, ne, da ima Mercator, ima več stvari na izbiro. To pa res. Spar nima tako, ne vem. Različne stvari, na primer že če gledam na primer za božič, božične stvari. Spar, skoraj vse zropano. Na primer, ne. Dočim Mercator na primer ima še vse od, celo sveče, ker jih nisem nikjer dobila, adventne svečke na primer. V Mercatoru imajo, kake hočeš. V Sparu nisem videla niti ene, razen te čajne. Ne, ne. Sem vse preiskala, ni bilo nič. Tako da ... Nič kaj takega, božično zvezdo, lučke pa prt sem kupila, za božično večerjo. Drugo ... Glavni Mercator na Ljubljanski, ja. Pol v Lidl pa sva šla tako peš. V Lidl sva šla peš. Ja, pa nič nimajo. Te sem te tu božično zvezdo kupila pa kar ugodno, bila je en evro devetdeset. Si videl, kaka lepa je? Nisem nikjer drugje našla take božične zvezde, edino kaj je pa res, niso imeli bele. Bele pa niso nikjer imeli. Veš, ka boš mi edino šel ? Lepo te prosim, po podaljšek. Če po možnosti imaš kakega belega. Jani je rekel, da bo tistega tu pa tam rabil, no. Imaš pa ti še enega, nimaš enega lepšega takega belega? Drugače pa so lepe, osemdeset jih je. Lepe lučke so. Ja, saj imam priklopljeno že, samo veš kaj ... Veš kaj, da bi imela, da ne bi mi vrvica tako visela, da bi mogoče dala podaljšek tako pa da bi lepo prišlo, ne. Tako, kot treba. Zato sem mislila jaz samo, drugač pa segne. Boš šel pogledat, ne? Doli nimaš nobenega belega? Ne črnega, pa tisti pa je malo predolg. Vem, katerega misliš. Jutri sem zjutraj. Ti jutri tudi ... Drugi teden sem pa popoldan, potem pa mislim, da vsak vikend delam. Tako da bo pestro. Drugače pa ... Drugače pa zdaj med prazniki me kar čaka naslednje. V nedeljo sem sem mislila, da bi začela peči kekse malo, da spečem, te navadne. Pol za božič bi potem tudi neke one čupavce naredila. Pa take te malo drobne, drobno pecivo, veš. Ti veš, da Nina, ko pride, da bo, komaj čaka že, da bo imela. Tiste rogljičke lahko naredim, orehove, z orehi polnjene. Tisto zdaj ne bo, tisto sem že naredila, te rajši kaj drugega. Naredila bom te, kaj so male, te kekse, ko imam modelčke. Tisti so najbolj fajn. Tisti čisto navadni. To fajn. Ja, zdaj točno se nisva nič menile, ne. Je rekla zdaj pač, jaz mislim, da bosta, te če bosta, te bosta ali bosta prišla triindvajsetega ali pa štiriindvajsetega, prej ne bosta sigurno ne prišla. Pa to upam, da bojo se kaj dogovorili za prevoz, ne. Da bi naj gledališče zrihtalo prevoz. Kot sodelavci, ne. Da bi šli domov lahko, saj glej, ker konec koncev jih je kar nekaj iz Maribora v Ljubljani, ne. Filip je, Nina je, Noč, ne. Pa mislim, da še bi se kar nekdo našel tako, da bi šel, mogoče, da ima sorodnike tu, ali pa kaj, ne. Zdaj če bi, če če bi, če bo se lahko, ne. Tako veš, da ni priporočljivo, ne. Ja, Filip zdaj ni z avtom pa mislim, da Nina tudi ne, pa veš, da drugače bi prišla, ne, že onadva prej. Ker je Nina mislila celo, da bi prej prišla, ne. Veš, da zdaj že kar nekaj časa govori, da bo pa nekako. Kaj bo, veš kaj? Če pa gresta s taksijem, jaz pa mislim, da taksi pa iz Ljubljane do Maribora, kaj praviš? Ene petdeset evrov? Več misliš? Ja, saj res, ja. Drugače pride pet evrov, ne? Nekje, če je tu po mestu. jaz mislim, da bojo že porihtali za te, ki bi radi šli domov čez praznike. No, s tem direktorjem se da zmeniti. Tako da ni problem. Drugače pa jaz mislim, da gre Nini kar v redu. Hvala bogu, da imata kje biti. Da nista v kakšnem hotelu. Aleks ... Glej, danes sta imela ob pol dvanajstih komaj trening. Ja ... Zdaj odvisno, ne, zdaj verjetno pred treningom se nekaj ne najeta, ne. Kak zajtrk že imata bolj močan, jaz mislim, da preden gresta, ne. Pol pa tudi, zdaj če imata na primer nekje do pol treh mogoče trening, sigurno do treh, ne, tako v bistvu že skoraj večerja potem, ne. Preden prideta domov pa se zrihtata. No, verjetno še potem kake vaje zraven, ne trening, ampak vaje za kako predstavo že, ali pa kaj takega, ne. Ker jaz pa mislim, da to tudi imajo, v bistvu morajo biti pripravljeni, ne. Zdaj, če bi se odprlo, na primer, da bi sprostili ukrepe pa da bi odprli te kulturne ustanove, morajo biti pripravljeni, ne. To je res, ja. Ja, Nina je podpisala za dvanajst Hrestačev pa mislim, da za tri valčke. Nina samo, ne, imajo pa, veš, da imajo sigurno več predstav še različnih, ne. saj bo, samo pozitivni moramo biti, pa bo. Pri čem? To pa ne bi vedela, misliš v ... Na splošno? To pa ne bi vedela. Jaz mislim, da jih je kar dosti več ko v Mariboru. Dosti več, ker imajo na primer, ko je predstava, imajo dejansko rezervo. Imajo ene dve rezervi še. Ker tu pa, tu pa je tako, da v bistvu je predstava, ampak neke rezerve, na primer, da bi vsak plesalec bi v bistvu moral imeti rezervo, ne. Tega pa ni tu v Mariboru. To pa ne bi vedela, ne vem. Jan, jaz mislim, da sva gotova. Saj je bil v redu gešprehspartner, se je trudil.